Die vom Europaparlament gewählte Kommission macht doch mindestens so gute Arbeit wie die von den nationalen Parlamenten gewählten nationalen Regierungen, sie hat nur mehr Gewicht, weil sie die ganze EU vertritt und nicht nur einen Einzelstaat.